Signor Presidente, onorevoli colleghi, il valore culturale dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea è indubbio e rappresenta un esempio concreto di integrazione. L'orchestra è nata con il patrocinio del Parlamento europeo nel 1976, e costituisce un'occasione unica di crescita, umana e professionale, per i giovani musicisti che vi prendono parte, ed è quindi un patrimonio da salvaguardare. Il lavoro che abbiamo svolto in sede di triloghi ha sicuramente migliorato il testo siamo riusciti a far inserire diversi concetti, come il fatto che si tratta di una misura provvisoria ed eccezionale che terminerà il 31 dicembre 2020. Secondo abbiamo fatto inserire la circostanza secondo la quale la sovvenzione che proviene dall'attuale dotazione finanziaria di Europa creativa sarà a carico sia del sottoprogramma Cultura, sia della sezione transettoriale. In questo modo si è riusciti ad evitare che venga penalizzato troppo il sottoprogramma Cultura. E, infine, abbiamo esortato l'orchestra affinché raggiunga sempre una maggiore indipendenza finanziaria, aumenti la propria visibilità sui media, si esibisca in un maggior numero di concerti negli Stati membri e garantisca sempre una maggiore rappresentatività degli Stati nella sua composizione. Si tratta di aspetti migliorativi, che insieme ai miei colleghi siamo riusciti a far inserire, e che rendono sicuramente il testo più equilibrato e circoscritto.